Veľká časť nás poslancov sediacich v tejto sále Európskeho parlamentu na vlastnej koži zažila, čo to znamená totalitný režim, ktorý vo veľkej časti Európy vládol celých 40 rokov. Ja som dieťa socializmu, kde naša komunistickou ideológiou vedená vláda si predstavovala, ako vybudujeme blahý socializmus. Pred vami teraz stojí človek, ktorý pod násilným vplyvom tejto ideológie musel ako dieťa sľubovať, keď som bol iskrička, potom pionier, potom zväzák, že budem budovať a brániť socialistickú vlasť vždy pripravený. Ale, nebolo to naozaj to, čo by som naozaj chcel. Ako človek z Československa, kde nás dogmaticky učili, že komunizmus a socializmus, tézy Marxa, Engelsa, Lenina sú to najlepšie, čo môže byť, že Boh neexistuje, a zakazovali o jeho existencii vôbec hovoriť a vláda hlásala, že šírenie učenia Ježiša Krista je skrz naskrz zlá vec. Ja preto za dôležité skutočne považujem, aby sme vzdelávali našich mladých ľudí aj v temnej časti našej histórie. Je potrebné, aby história slúžila ako memento zápasu práve preto, aby sa neopakovala.

U nás na Slovensku je takýmto odbojový bojovník, vojak Jozef Gabčík, ktorý počas druhej svetovej vojny pôsobil v exilovej Československej armáde a spolu s Jánom Kubišom uskutočnil atentát na predstaviteľa nacistickej totality, na ríšskeho protektora Heidricha, ale keď sme ju porazili začala vládnuť tá komunistická, ktorá vo východnom bloku chcela vybudovať spoločné dobro.